Stimate coleg, n am înțeles din intervenția dumneavoastră dacă sunteți de acord cu liste transnaționale sau nu? Dacă este fezabil ca, la alegerile din 2019, să trecem la acest sistem electoral, dacă cetățenii sunt pregătiți și dacă credeți că e bine ca, în Parlament, să avem două etaje?